Hvala lepa, predsedujoči, za besedo. Jaz ne bom govoril o sami vsebini, ampak bi rad ponovil, da imamo v postopku enako kot pri prejšnjih dveh. Torej, zopet se z nečim srečujemo in opozicija mogoče nerealno pričakuje, da bomo na področju, ki smo ga zapisali v koalicijski sporazum, uporabljali vaše rešitve. Mislim, da so vaša debata in in sploh razprava je ta prava, je v pravo smer, ampak, mi nekako drugače gledamo, kako bomo ta problem reševali na nekoliko drugačen način. In mislim, da je nerealno pričakovati. Mislim, da so ponujene, nekaj je v, koalicijskem sporazumu, nekaj pa vlada tudi pripravlja. Toliko. Hvala lepa.